Potočnik, qui s'intéressent également au sujet, parce que cela montre toutes les dimensions du problème qui nous est posé. Très clairement, il n'y a pas de texte communautaire applicable aujourd'hui, et nous avons besoin de nous doter d'une législation communautaire sur ce point, peut être en étendant tout simplement le champ d'application de ce qui existe déjà dans d'autres domaines. Je pense à Seveso II pour les risques ou à la directive sur la responsabilité environnementale pour la responsabilité et la couverture des dommages. La question d'une assurance et d'un fonds mérite d'être examinée, à la condition que ce ne soit pas une occasion de réduire la responsabilité des producteurs et des exploitants.

Le moratoire est indispensable, mais peut être pas seulement pour les conditions extrêmes

Je pense que, le jour où nous serons capables d'avoir une évaluation des coûts et des avantages directs et indirects des différentes sources énergétiques, nous aurons beaucoup progressé vers un développement soutenable.